Je pense que le rapport vous l'avez entendu contient des mesures précises et ambitieuses pour renforcer la convergence des politiques en matière d'impôts sur les sociétés et, je dirais indirectement, pour lutter efficacement contre la fraude fiscale des multinationales. Je pense que c'est d'ailleurs une constante au sein de ce Parlement européen, depuis l'éclatement des scandales SwissLeaks et LuxLeaks nous avons mesuré très vite la nécessité de réagir pour mettre en œuvre plusieurs actions coordonnées mais poursuivant le même objectif, à savoir enfin plus de justice fiscale au niveau européen. Je me réjouis de la mise aux voix demain du rapport Niedermayer Dodds. On peut citer également notre rapport ambitieux de la commission spéciale TAXE, dont le mandat est d'ailleurs prolongé de six mois ce dont je me réjouis mais on peut aussi épingler le rapport sur l'échange automatique des rulings entre les États membres, celui sur la fiscalité dans les pays en voie de développement ou encore le rapport sur les droits des actionnaires. Tout cela pour vous dire que si le mal est connu, nous connaissons également les remèdes. Il appartient maintenant à la Commission et aux États membres de se mettre en route pour se saisir de nos propositions et les transformer, évidemment, en règles applicables. On a entendu de nombreux et de beaux discours, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on attend les actes. Je pense que c'est l'immense majorité de nos concitoyens européens qui se sentent, à juste titre, floués par cette situation.